il discarico, in accordo con la presidente della commissione CONT propongo la seguente modifica al paragrafo 4, necessaria per allineare il testo della risoluzione con il risultato della votazione. Il testo recita così Le misure correttive finora adottate hanno risposto in maniera parziale anziché sufficiente alle riserve espresse dal Parlamento nella sua decisione del 18 aprile 2018